Za prvé je to dostupnost bude li voda skutečně dostupná pro všechny občany a zabránit spekulacím s dostupností této vody. Za druhé je to kvalita, nejde pouze o čistou vodu, ale jde také samozřejmě o vodu, která je prostá např.

i otázka mikroplastů.

To znamená, aby ten systém byl schopen reagovat na nové technologie, a zároveň, aby dostupná voda dramaticky nezvyšovala náklady domácností.

předvídatelnost systému dodávek této vody a předvídatelnost kvality vody jako takové.